Die Verleihung von Staatsbürgerschaften ist klarerweise eine Angelegenheit der Nationalstaaten, konstituiert sie doch die Mitgliedschaft in einer Nation. Im Regelfall wird man in so eine Gemeinschaft hineingeboren, immer häufiger erwirbt man solche Rechte auch durch Zuzug und einen darauffolgenden längeren, gefestigten Aufenthalt. Die meisten Staaten haben auch Möglichkeiten geschaffen, die Staatsbürgerschaft aufgrund besonderer Verdienste oder staatlicher Notwendigkeiten zu verleihen.

Allerdings gilt es zu bedenken, dass mit einer nationalen Staatsbürgerschaft auch die Unionsbürgerschaft verliehen wird, also auch entsprechende unionsweite Rechte erworben werden.

Daher ist diese Debatte zu begrüßen und sollte nicht nur auf den Anlassfall bezogen werden, sondern generell geführt werden.

Vor allem aber die Kommerzialisierung der Verleihung ist zu hinterfragen. Es ist nicht akzeptabel, wenn in Inseraten Staatsbürgerschaften von Mitgliedstaaten zum Verkauf angeboten werden.

Und die Zuerkennung der Staatsbürgerschaft an die Zahlungsfähigkeit eines Antragstellers zu knüpfen, ist unter keinen Umständen zu akzeptieren!